Leider kann man die Ratspräsidentschaft nicht begrüßen, obwohl es viele gute Gründe gäbe, dass sich gerade diese Ratspräsidentschaft das anhört. Frau Kommissarin, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Rumänien gerade die Europäische Union führt, und ich sorge mich schon fassungslos und tief betroffen, denn noch nie haben wir in so schneller Folge einen Zusammenbruch des Rechtsstaats erlebt.

Ich hoffe, dass die Rumänen damit eine singuläre Geschichte sein wollen. Es wäre gut, wenn die SD sich früh und sehr viel entschiedener von dieser Sache absetzt, die sich in Rumänien tut. Ich kann nur der Kommission dazu raten Wir raten zum Artikel 7 Verfahren.

Die rumänische Regierung ist Täter, und sie schafft Opfer, und das erste Opfer ist die unabhängige Justiz.

Wir sehen einen sozialistischen Parlamentsvorsitzenden und Parteichef erstinstanzlich wegen Betrug verurteilt der daran viel Verantwortung trägt. Diese Geschichte muss adressiert worden, auch von der SD, weil ich glaube, dass Doppelstandards hier ganz schlecht wären. Wir sehen ein Verfassungsgericht, das mit seinem Fall befasst ist und erheblichem Druck ausgesetzt wird. Wir sehen eine Verschiebung des Berufungsverfahrens. Wir sehen, wie die frühere Generalstaatsanwältin Kövesi mit immer neuen Verfahren und fadenscheinigen Anklagen überzogen und gewaltigem Druck ausgesetzt wird auch hier ein Racheakt. Sie ist die Kandidatin der beiden verantwortlichen Ausschüsse für die neue Europäische Staatsanwaltschaft, und sie ist die Kandidatin des Auswahlgremiums. Leider, leider hat der Rat wenig unternommen gar nichts unternommen um diese Machenschaften der Ratspräsidentschaft zu sanktionieren. Der Rat trägt deswegen eine klare Mitverantwortung. Er ist bereit, Rumänien für diese Übergriffe auf den Rechtsstaat auch noch zu belohnen. Und das ist etwas, was absolut abgelehnt werden muss. Der französische Kandidat kann deswegen nicht der erste Europäische Staatsanwalt werden.

Es geht um die Glaubwürdigkeit Europas und auch um die Glaubwürdigkeit der Kommission und des ersten Vizepräsidenten.